Pani Przewodnicząca! Chcę koledze Rolinowi pogratulować, bo odnotujemy bez wątpienia kolejny postęp w walce z rakiem. Ale ponieważ jest Pan związkowcem, to przy tej okazji chcę się upomnieć o trzy rzeczy, których mi nieco brakuje. Po pierwsze, chcę zwrócić uwagę na te osoby, które już nie pracują, ale które pracowały przy użyciu tych środków, które dziś uznajemy za szkodliwe. Warto objąć je diagnozą medyczną przede wszystkim po to, aby nadrobić ten stracony czas. Osoby te bardzo długo pracowały w tych warunkach wymagających opieki medycznej i większej świadomości. Druga rzecz trzeba poprawić świadomość, wiedzę, umiejętności służb BHP, czyli tych, które przygotowują pracowników do wykonywania określonego zawodu w określonych warunkach. Tu niestety w niektórych wypadkach w niektórych krajach mamy lata pięćdziesiąte czy lata sześćdziesiąte. I ostatnia rzecz powszechna edukacja.